Jsem velmi rád, že pan komisař v této věci postupuje velmi aktivně. Na druhou stranu, pane komisaři, je třeba skutečně, podle mého názoru, velmi vážit na lékárenských váhách, která opatření si ponechá EU, že bude tedy regulovat z centrální unijní úrovně a do jisté míry tak zasáhne do kompetence národních států, a která tedy budou ponechána právě v kompetenci suverénních národních států.

Máte moji plnou podporu v tom, že pevně věřím, že se vám tento úkol podaří. Pokud se mluvilo o energetické chudobě, mě popravdě řečeno netrhá uši, pokud tvrdíme, že energetická chudoba a přístup k energiím je jedním ze základních sociálních práv.